Udalosti z decembra 2011 by nás však mali viesť k podrobnejšiemu monitorovaniu politického vývoja v tejto krajine, tak aby sme vedeli kvalifikovanejšie formulovať naše postoje pri rozhovoroch o pripravovanej dohode o partnerstve a spolupráci. Požiadavka na silnejšie záväzky Kazachstanu, dodržiavanie ľudských práv, náboženských a politických slobôd, ako aj štrukturálne a ekonomické reformy by mala byť preto významnou súčasťou negociácií o novej dohode s Európskou úniou a na dodržiavanie týchto záväzkov by sme mali našich kazašských priateľov v prípade problémov aj dôsledne upozorňovať.